Gospodine predsjedniče, Europska unija je stvorena da bi promicala slobodu, a ne da bi je gušila. Zato smatram da ovaj prijedlog nije u europskom duhu. Ovaj prijedlog rezolucije sustavno osporava slobodu i pravo građana na prigovor savjesti. Pravo građana da kažu Ne, ne želim sudjelovati u pobačaju. Ne, ne želim sudjelovati u prekidu života jednog nerođenog djeteta. Mi moramo ovdje stati na stranu onih najslabijih. Mi moramo ovdje stati na stranu na primjer primalje Jage Stojak iz kninske bolnice u Hrvatskoj koja je ljetos odbila sudjelovati u jednom pobačaju i zbog toga dobila otkaz. Jedino zahvaljujući Povelji o temeljnim europskim pravima, zahvaljujući radu nevladinih udruga gospođa Stojak je vraćena na posao, ali nakon teških muka. Mi moramo stati na stranu tih žena koje se boje da ako ne sudjeluju u pobačaju će izgubiti posao.